Milliarden Euro Betrag im Bereich der Innovationsförderung.

Wir denken darüber nach, dass die Forschungsinfrastruktur auch eine erhebliche Bedeutung haben sollte, gerade in der Zukunft, durchaus auch über den Bereich der Wirtschaft hinausgehend im Bereich der Grundlagenforschung.

dass es sich hier um eine sehr nachhaltige Wirkung in einer Region über das reine Projekt hinaus handelt, indem eben Arbeitsplätze geschaffen werden, nicht nur Forscherarbeitsplätze, sondern auch Arbeitsplätze in Zulieferbetrieben, denn auch Basisforschungsinfrastruktur braucht Zulieferung und Service. Das kann also ein echter Hub in einem bestimmten Bereich in einer Region in dem Fall einer ungarischen Region sein. Das soll auch ein Signal für die nächste Programmperiode sein, etwa in Richtung von Universitäten, die dann letztlich auch wieder konkrete Auswirkungen haben. Denn heute schon befinden sich die Forschungsaktivitäten im universitären Bereich fast zu einem Drittel im Bereich der angewandten Forschung, was letztlich der Wirtschaft zugute kommt und nachhaltig Arbeitsplätze schafft. Zur Frage der Frau Kollegin Im Rahmen des Europäischen Sozialfonds werden

Wo es um die innerbetriebliche Weiterqualifikation gegangen ist, gerade in diesem Projekt, hat McDonald's etwa die Kosten vollständig getragen.

Vor diesem Hintergrund denke ich, dass wir keinen Unterschied dahingehend machen sollen, wo die Menschen beschäftigt sind, sondern die Zielsetzung muss sein, die jeweilige persönliche Qualität der Qualifikation weiter zu verbessern, um die Menschen vor dem Hintergrund einer immer mobileren Arbeitswelt